Paní předsedající, já jsem tuto zprávu nakonec nepodpořil, zdržel jsem se, i když jsou tam některé dobré pasáže týkající se podpory malých a středních zemědělců na venkově. Já si opravdu nemyslím, že rolí Evropské unie je zasahovat do vlastnické struktury půdy na venkově.

Myslím si, že bychom měli ctít právo vlastnické jako základní právo demokratického právního státu a měli bychom případně nechat na členských státech, zda v určitých případech nějakým způsobem omezí nakládání se zemědělskou půdou. Já toho nejsem příznivcem, a i když se mi třeba nelíbí, že se vlastnictví koncentruje v rukou pouze určitého procenta zemědělců, tak vlastnictví vždycky budu ctít, budu ho obhajovat a budu ho respektovat.